Orbán. Depuis cette date, le gouvernement hongrois a aggravé son cas aux yeux du politiquement correct bruxellois. Il a érigé avec succès une barrière dissuasive à la frontière de son pays, il a refusé le système des quotas qui dilue et pérennise l'invasion migratoire, il a fait école en animant une véritable résistance politique en Europe centrale,

Orbán n'a pas attendu les événements tragiques de Paris pour agir. Ses craintes étaient fondées puisque nous avons appris, il y a seulement quelques heures, que le cerveau présumé des attentats de Paris, Salah Abdeslam, de retour de Syrie, avait transité par la Hongrie et l'Autriche avant les attentats parisiens.

Orbán de préserver la sécurité et les libertés des Hongrois vaut mieux que votre aveuglement coupable d'hier et votre molle politique sécuritaire brouillonne et inefficace d'aujourd'hui.